Das ist typisch für dieses Parlament. Das wollte ich nur zur Geschäftsordnung vorausschicken.

Ich habe gegen diesen Bericht gestimmt.

Warum eigentlich? Wenn Sie einmal eine so bestialische Hinrichtung wie eine Steinigung gesehen haben, dann kann man doch in diesem Land keinen Partner sehen und derartig schonende Formulierungen verwenden.

Stellen Sie sich vor, Russland hätte so etwas gemacht! Wie Russland angeklagt würde vor der internationalen Öffentlichkeit! Das ist der Partner des Westens, Saudi Arabien!

Es ist unerträglich, dass das Parlament derartige Unterschiede bei der Behandlung von Staaten macht!